hvorki sanngjarnt né sannfærandi eða trúverðugt að bera það á hæstvirtum núverandi forsætisráðherra að það hafi einhver önnur sjónarmið eða einhver sjónarmið ráðið ferðinni um að ráða frekar karl en konu í umrætt starf það held ég að verði ekki hægt að fullyrða um núverandi hæstvirtan forsætisráðherra sem er eins og háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir sagði réttilega til margra ára og áratuga einn ötulasti baráttumaður fyrir jafnri stöðu karla og kvenna í þessu samfélagi og margra annarra hópa þetta finnst mér mikilvægt að komi fram hér í upphafi af minni hálfu þetta er ekki sagt til þess að reyna að draga úr þeirri ábyrgð sem ráðherra ber á stjórnsýslunni í sínu eigin ráðuneyti það hljóta ráðherrar að gera og hljóta að mæta úrskurði eins og þeim sem hér liggur fyrir frá úrskurðarnefnd kærunefndar jafnréttismála með viðeigandi hætti ég vil segja það að eftir að hafa farið yfir úrskurð kærunefndarinnar gögn málsins frá forsætisráðuneytinu og annað þessu tengt að þá er ég sammála þeim sem hér hafa sagt að ráðherra var vissulega vandi á höndum þegar niðurstaða ráðgjafa í mannauðs og ráðningarmálum er með þeim hætti sem hún var en hún er auðvitað ekki hafin yfir gagnrýni heldur að sjálfsögðu ekki þá er spurningin þessi erum við með þessi ráðningarmál í réttum farvegi yfirleitt það má benda á það að umboðsmaður alþingis hefur komist að þeirri niðurstöðu til dæmis í ráðningarmáli háttsettu ráðningarmáli í stjórnarráðinu að það séu gild rök að taka tillit til viðtala sem hluta af rökum fyrir því hver ráðinn er í viðkomandi starf það virðist fara á skjön við það sem úrskurðarnefnd kærunefndarinnar segir hér í sínum úrskurði þetta er atriði sem við þurfum að huga að ég vil sérstaklega vekja athygli á því að ég tel og hef lengi talið að þessi ráðningarmál í stjórnarráðinu og æðstu embættismanna séu ekki í góðum farvegi ég hef til dæmis ítrekað meðal annars á þessu þingi flutt tillögu til þingsályktunar um mótun reglna um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingar þar sem ég færi rök fyrir því að embættisveitingar af þessu tagi eigi að vera í höndum fyrst faglegt mat hjá hæfnisnefndum og síðan jafnvel að ræða það hvort embættismannaráðningar eigi yfirleitt að vera i höndum ráðherra eða hugsanlega sérstakrar ráðningarnefndar ég tel að það eigi að styrkja hina pólitísku stjórnsýslu í ráðuneytum með því að í kringum hvern ráðherra sé starfseining sem kemur og fer

og annarra starfsmanna séu ekki í höndum ráðherranna sjálfra ég held að mýmörg dæmi í gegnum árin sýni fram á það að það er ekki klókt að ráðherrarnir séu að taka slíkar ákvarðanir ég er þeirrar skoðunar ég hef flutt um þetta þingmál það hefur verið mælt fyrir því á þessu þingi það er til meðferðar í allsherjarnefnd og ég vonast til þess að það hljóti hljómgrunn og fái þar framgang ég tel sem sagt að þarna þurfi að greina miklu betur á milli hvað eru pólitísk störf í stjórnsýslunni því að þau eiga að vera til staðar um það hljótum við öll að vera sammála